Señor presidente, con la quinta cumbre África-Unión Europea a la vuelta de la esquina necesitamos una asociación más igualitaria entre la Unión Europea y África, basada en el desarrollo y respeto mutuo, a fin de abordar problemas mundiales tales como la lucha contra la pobreza o la paz, y de promover una relación basada en el derecho inalienable de los pueblos a elegir su propio sistema económico, político y social, sin injerencia externa. La asociación estratégica África-UE a lo largo de los últimos diez años ha favorecido más los intereses neocoloniales de ciertos Estados, e incluso corporaciones multinacionales, a expensas de los pueblos. La trampa de la ayuda al desarrollo en forma de préstamos incrementa la deuda insostenible de los países africanos. La ayuda debe ser sin condiciones usureras. La estrategia de la UE con África no debe estar vinculada a las prioridades elegidas por los donantes y no debe estar vinculada al control de los flujos migratorios y de refugiados. Es lamentable, en este sentido, la presión de la UE para celebrar pactos sobre migración y los intentos de externalizar las fronteras.